In overweging N wordt dan weer gesteld dat Europa ook niet vrij is van gevallen van schendingen van de godsdienstvrijheid en dat klopt wellicht wel, maar op die manier plaatst men incidentele en beperkte problemen in Europa op dezelfde lijn als de structurele discriminaties van en aanvallen tegen christenen in moslimlanden.

Denk maar aan de quasi onmogelijkheid om christelijke kerken te renoveren in Turkije, of aan de moeilijkheden die worden veroorzaakt voor de opvolging van de oecumenisch patriarch van Constantinopel.